Pani Przewodnicząca! Dziękuję sprawozdawcy za wykonaną pracę. Najważniejszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest uproszczenie zasad i procedur obowiązujących w programach wspierających działalność badawczą i innowacyjną oraz potrzeba identyfikacji przyczyn niedoreprezentacji nowych krajów Unii Europejskiej. Przyszły program ramowy musi odpowiadać bieżącym potrzebom tak, aby każde z państw mogło rozwijać przestrzeń badań, działań badawczych oraz innowacyjności dzięki zaprojektowaniu wspólnych instrumentów finansowych, które dobrze zarządzane stworzyłyby możliwość skupienia działań na potrzebach rynkowych i społecznych. Umożliwienie udziału w przyszłym programie ramowym związkom, przedsiębiorstwom, szczególnie mikroprzedsiębiorstwom, w charakterze klastrów, sieci krajowych lub regionalnych platform technologicznych jest zadaniem niezbędnym. Jednocześnie pragnę podkreślić, że utrzymujące się zróżnicowanie regionów Unii Europejskiej w zakresie poziomu innowacyjności wymaga szczególnej uwagi przy sformułowaniu wspólnych ram strategicznych finansowania na rzecz badań naukowych i innowacji. Warto zwrócić uwagę na synergię działań na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, dodatkowo wprowadzając wspólne regulacje administracyjne i finansowe oraz wymuszenie harmonizacji zasad i warunków uczestnictwa w różnych programach w kierunku tworzenia wspólnego i przejrzystego systemu.